Vandaag spreken wij over een bankenunie en Europees financieel toezicht naar aanleiding van de schulden en bankencrisis. Maar helaas zal het niet beperkt blijven tot bankentoezicht, gezien de bouwstenen voor een echte monetaire en economische unie van raadsvoorzitter Van Rompuy. Vorige week sprak de Franse president Hollande over een toekomstige Europese economische regering. Er zit een zorgwekkende kern van waarheid in. Dat er geld nodig is om banken te stabiliseren, begrijp ik. Maar is het noodfonds niet het geëigende instrument?

Dat ondermijnt het budgetrecht van nationale parlementen. De bankenunie is niet de oplossing voor de gebrekkige concurrentiekracht binnen de Europese Unie.